Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, on ne peut pas saluer la Présidence, qui n'est pas là. On passe notre temps, dans nos circonscriptions, dans nos pays, à défendre l'Europe, à dire Il n'y aura pas de sortie de crise sans l'Europe!.

c'est compliqué ce sont vingt sept États, bientôt vingt huit, et il est toujours extrêmement difficile de trouver et d'adopter des décisions européennes rapidement. Mais, pardonnez moi, Monsieur le Commissaire, quand je vous écoute, je me dis Pourvu que les salariés du secteur photovoltaïque ne regardent pas la vidéo de votre intervention!

On nous a dit, pendant des années, que la lutte contre les changements climatiques, les objectifs d'énergie renouvelable, l'industrie verte, l'économie verte, seraient des piliers de la croissance européenne, de l'économie européenne.

On voit des institutions européennes qui sont, pour partie, tétanisées face à la Chine, et qui prennent des mois et des mois pour potentiellement réagir, pour engager des mesures provisoires. Comment peut on justifier envers tous ces salariés, envers tous ceux qui se battent pour que l'Europe protège l'industrie, qu'elle protège les salariés, d'annoncer que les États Unis, en quelques semaines, prennent des mesures fortes jusqu'à 250 de droits de douanes et qu'en Europe, nous avons enfin fini par engager une enquête en septembre et que nous aurons peut être des mesures provisoires en juillet, en tout cas avant la fin de l'année?

Mais combien de petites et moyennes entreprises sont en difficulté aujourd'hui?

Ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés. Alors, Monsieur le Commissaire, au nom de la Commission, nous vous demandons clairement d'accélérer le processus de mise en place de mesures provisoires. L'Europe avait un leadership, des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable, avec une industrie des énergies renouvelables forte à ses côtés. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre cette deuxième jambe, alors que sévit une guerre commerciale réelle parce que c'est un secteur stratégique entre la Chine et les États Unis, sur un enjeu essentiel de la compétitivité et de l'avenir énergétique que sont les énergies renouvelables. Il semble que l'Union européenne, encore aujourd'hui, ait choisi d'attendre sans fin. La décision, à ce rythme là, se fera par défaut. Quand il n'y aura plus d'industrie européenne du photovoltaïque, ce ne sera plus la peine de prendre des mesures vous serez tranquilles!